Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Obravnavani Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je Vlada Republike Slovenije vložila v zakonodajni postopek za uveljavitev enega izmed ukrepov na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju, ki so bili na podlagi pogajanj dogovorjeni z nedavno sklenjenim dogovorom s sindikati javnega sektorja. Večina dogovorjenih ukrepov je bila sicer uveljavljena s sklenjenimi aneksi h kolektivnim pogodbam in vladnimi uredbami, začasni ukrep na področju delovne uspešnosti pa z včeraj obravnavano novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti dva tisoč osemnajst in dva tisoč devetnajst. Obravnavana sprememba zakona tako uveljavlja spremembo na področju napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v plačne razrede in napredovanja v naziv oziroma višji naziv. Pri tem je treba poudariti, da se sami postopki in pogoji za napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev tako v plačne razrede kakor tudi v nazive ali višje nazive ne spreminjajo. Ti postopki in pogoji napredovanja ostajajo enaki kot do sedaj in bodo javni uslužbenci in funkcionarji napredovali, kot je to urejeno v veljavnih predpisih. S spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se določa le enotni datum pridobitve pravice do višje plače glede na napredovanje v plačni razred ali napredovanje v naziv oziroma višji naziv. Tako javni uslužbenci in funkcionarji ne bodo pridobili višje plače takoj ob napredovanju, temveč naj bi pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oziroma pridobljenim nazivom ali višjim nazivom, prvega decembra leta, v katerem so izpolnili pogoje za napredovanje, torej prvega decembra leta, v katerem so napredovali. Zamik pravice do plače glede na višji plačni razred, ki so ga javni uslužbenci in funkcionarji dosegli z napredovanjem v plačne razrede ali z napredovanjem v naziv ali višji naziv na prvi december, je bil v javnem sektorju uveljavljen že od leta dva tisoč petnajst, vendar pa je bil to začasni ukrep, dogovorjen s sindikati in uveljavljen za posamezno leto oziroma za največ dve leti. S predlagano spremembo zakona se datum pridobitve pravice do plače glede na pridobljen višji plačni razred zaradi napredovanja v plačni razred ali napredovanje v naziv oziroma v višji naziv ureja kot trajna sistemska ureditev, in sicer je to prvi december za vsa napredovanja, ki so bile izvedena v tekočem letu. Predlagana ureditev pridobitve pravice do plače glede na izvedeno napredovanje v plačne razrede in nazive, ki predstavlja zamik pravice do plače glede na izvedeno napredovanje, pomeni letni prihranek sredstev za plače v javnem sektorju približno petdeset milijonov evrov. S tem ukrepom pa se je tako dosegel javni finančni prostor za izpogajanje višje uvrstitve posameznih delovnih mest in nazivov v javnem sektorju, torej višja vrednotenja posameznih delovnih mest. Gre za višje vrednotenje delovnih mest za katere se je v okviru pogajanj s sindikati javnega sektorja ugotovilo, da predstavljajo anomalijo pri vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju, da so torej podvrednotena. V okviru pogajanj s sindikati javnega sektorja so se tako v velikem delu odpravile ugotovljene anomalije pri vrednotenju posameznih delovnih mest in nazivov in so posamezna delovna mesta in nazivi v javnem sektorju bolje vrednotena.